Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Spoštovani gospod poslanec, res je, policija se sooča - skoraj, tisoč policistov in policistk manjka v slovenski policiji. Na dan prvega prvega dva tisoč devetnajst je bilo v policiji zaposlenih osem tisoč sto sedemnajst uslužbencev, od tega šest tisoč petsto šestinsedemdeset na osmih policijskih upravah. V vseh upravah razen na Policijski upravi Ljubljana in Policijski upravi Murska Sobota je kadrovska zasedenost glede na sistematizacijo delovnih mest pod osemdeset odstotki. Na trenutno kadrovsko zasedenost je predvsem vplival varčevalni ukrep v zadnjih devetih letih, tako imenovani ZUJF, kjer je pravzaprav zaradi ukrepa prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju celotnem od leta dva tisoč deset do dva tisoč petnajst se število zaposlenih v vsem tem obdobju zmanjšalo za okrog tisoč zaposlenih. Policija se je prilagodila, z vzpostavitvijo internega kadrovskega načrta po policijskih upravah. Ti temeljijo na na številnih kazalcih, predvsem pa na operativni problematiki policijskih postaj. Reševanje te kadrovske problematike je vzpostavljen glede na prioritete zaposlovanja po policijskih upravah, predvsem pa tudi po policijskih postajah, s poudarkom tam, kjer je najslabša zasedenost, tudi predvsem pa tudi na schengenskih postajah varovanja meje popolnjujemo v skladu z načrtom, ki ga policija tudi izdela. Glede na trenutno kadrovsko stanje ocenjujem, da je delo na terenu normalno in poteka nemoteno. Ukinilo se je tudi nekaj dežurstev na policijskih postajah, predvsem tistih, ki imajo tehnično varovanje in smo ga tudi zagotovili. Predvsem se tudi dežurstvo ukinja, tam, kjer, ni prostorov za pridržanje. Vse ostalo pa pravzaprav je, na ta način pridobljenih policistov za sedemdeset, število zaposlenih na teh delovnih mestih pa osemdeset, tako da smo pravzaprav s tem ukinjanjem dežurstev povečali število patrulj. Na varnost ljudi in premoženja v lokalnih, skupnostih, se zmanjšuje število policistov, vendar samo varnost zaradi tega po občinah oziroma po policijskih okoliščin okoliših ni ni ogrožena. Moram povedati, da tudi, v policiji smo pristopili oziroma je samo Ministrstvo za notranje zadeve skupaj s policijo pristopilo k aktivni politiki zaposlovanja, ne nazadnje se je to že videlo na zadnji infomativi na Gospodarskem razstavišču, kjer je pravzaprav zelo proaktivno policija nastopa do do, mladih ljudi, katere želimo, zaposliti v policiji, proaktivno tudi nastopamo na šolah, kjer predstavljamo policijski poklic. Ne nazadnje pričakujem, da tudi s, socialnim sporazumom, ki smo ga postavili z obema sindikatoma in ki ga bomo tudi udejanjili, izboljšamo status policista tudi na tem materialno-finančnem področju. Kar se tiče kadrovskih težav, jih skušamo ublažiti tudi z mobilno policijsko enoto s prisotnostjo na terenu. Leta dva tisoč dvanajst je bila uvedena prva, tako imenovana, policijska mobilna policijska postaja. V začetku decembra, lani smo, v operativno uporabo uvedli še drugo mobilno policijsko, postajo, ki pa deluje na področju policijske uprave Novega mesta oziroma v sami Beli krajini. Glede na to, da so aktualne razmere v zvezi s problematiko migrantov v letu dva tisoč, devetnajst, še vedno aktualne, pravzaprav, velik del policistov napotujemo tudi na varovanje schengenske meje iz tistih, policijskih uprav, ki so manj obremenjene. Hvala lepa.